Po drugie, czy uważa Pani, że wczesna seksualizacja małych dzieci jest sensowna?

Czy zgadza się Pani z tym, co jest zawarte w konwencji, że źródłem przemocy względem kobiet jest rodzina, religia i tradycja?